Mais vous savez, on peut discuter à satiété de la taille de l'outil un gros marteau, un petit marteau sera toujours un marteau, et quand vous avez besoin d'un tournevis, hé bien ça ne vous aide pas d'avoir un gros marteau. Ce que je veux dire, c'est que ce qui compte d'abord, c'est ce que nous voulons faire du budget de l'Union européenne. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Madame la Présidente, à un point près.

Je sais que ce n'est pas ce que vous pensez, mais je crois qu'il est important d'assurer la cohérence de tout le budget européen avec la transition écologique et solidaire.

le but de la politique agricole commune doit être d'aider nos fermiers à la transition vers l'agroécologie. C'est là qu'on marquera la différence. Même chose pour les fonds structurels, même chose pour les programmes de recherche de l'Union européenne tout doit contribuer à cet effort. Et donc, la question de la cohérence est le premier élément qui nous permettra de juger de la qualité de la proposition du Conseil.

Deuxième élément, comme Manfred l'a dit, le lien entre le budget et le respect des valeurs de l'Union européenne. L'Union européenne est une union de valeurs. Avant d'être une union économique et monétaire, avant d'être une union financière, c'est une union de valeurs, et on ne peut pas profiter des bénéfices économiques et financiers de l'appartenance à l'Union européenne si on ne joue pas l'air selon les règles du jeu, c'est à dire en respectant les valeurs de l'Union.

Et puis il y a le volume. Bien sûr, le volume est une vraie question.

Tout le monde sait très bien que, macroéconomiquement, nous sommes en manque d'investissement. Le pacte vert est précisément ce qui, je pense, va stimuler l'investissement dans les années qui viennent. Bien sûr, le gros de l'investissement sera de l'investissement privé, mais on ne peut pas nier le rôle moteur et pilote que doit jouer l'investissement public, ne serait ce qu'en matière d'infrastructures, par exemple ferroviaires. Et donc là, il nous faut évidemment un budget qui soit suffisamment volumineux pour assumer les nouvelles missions. Je dirais donc au Conseil européen, soit vous signez pour 1,3 ou 1,5, soit vous nous donnez les ressources propres, mais vous ne pouvez pas continuer à dire on vous serre le kiki sur le volume et en plus de ça, on ne vous donne pas la possibilité de mettre en place des ressources propres, c'est à dire des impôts européens.

Nous n'accepterons jamais un budget pluriannuel en recul pour la période qui nous a menés à 2020 par rapport à la période précédente. Qu'est ce qui est arrivé, à la fin? Les trois premiers ont accepté ce qu'ils avaient jugé inacceptable. Je nous enjoins, à nous tous, d'être cohérents, et donc de tenir bon si la proposition que le Conseil avancera après le sommet extraordinaire ne correspond pas à nos critères. Nous ne devons pas avoir peur d'aller au conflit.